virðulegi forseti ég flyt hér

um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu tvö þúsund og fjögur um siglingavernd nefndin hefur fjallað um þetta frumvarp og fengið nokkra aðila á sinn fund jafnframt sem þó nokkrar umsagnir um málið hafa borist til nefndarinnar með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um siglingavernd númer fimmtíu tvö þúsund og fjögur í því skyni að innleiða í íslenskan rétt tilteknar gerðir evrópusambandsins sem teknar hafa verið upp í þrettánda viðauka samningsins um hið evrópska efnahagssvæði um er að ræða reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer sjö hundruð tuttugu og fimm tvö þúsund og fjögur frá þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og fjögur um aukið öryggi skipa og öruggari hafnaraðstöðu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer átta hundruð áttatíu og fjögur tvö þúsund og fimm frá tíunda júní tvö þúsund og fimm um verklagsreglur við framkvæmd skoðana framkvæmdastjórnarinnar á sviði siglingaverndar og tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og fimm sextíu og fimm e b frá tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og fimm um að efla hafnavernd helstu breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru meðal annars að gildissvið laganna er útvíkkað þannig að lögin taka nú einnig til farþegaskipa og flutningaskipa í innanlandssiglingum auk útgerða einnig er lagt til að siglingastofnun íslands geri áhættumat vegna siglinga innan íslensku efnahagslögsögunnar og siglingaverndaráætlun íslands í frumvarpinu er enn fremur lagt til að auka við heimildir siglingastofnunar íslands til að annast eftirlit með framkvæmd laganna siglingastofnun yrði meðal annars heimill aðgangur að skipum hafnarsvæðum mannvirkjum búnaði gögnum og skjölum eftir því sem telja má nauðsynlegt vegna eftirlitsins siglingastofnun hefði jafnframt heimildir til að bregðast við brotum á reglum um siglingavernd til dæmis með því að leggja farbann á skip þá eru lagðar til breytingar á gjaldtöku vegna innheimtu siglingaverndargjalds en í stað skylduákvæða er nú kveðið á um heimildarákvæði til töku gjalda nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu í fyrsta málsl d liðar þriðju grein annarri málsgrein b liðar fjórðu grein fyrstu málsl þriðju málsgrein b liðar fjórðu greinar og fjórðu málsgrein b liðar fjórðu grein frumvarpsins eru lagðar til orðalagsbreytingar til að gæta samræmis við önnur ákvæði í núgildandi lögum um siglingavernd númer fimmtíu tvö þúsund og fjögur annars lagt er til að í öðrum málsl d liðar þriðju greinar frumvarpsins komi fram að fulltrúum siglingastofnunar sé í þágu eftirlits með framkvæmd laganna heimill aðgangur að skipum hafnarsvæðum mannvirkjum búnaði gögnum og skjölum eftir því sem telja má nauðsynlegt vegna eftirlitsins án undangengins dómsúrskurðar með þessum hætti eru tekin af öll tvímæli um að siglingastofnun þurfi ekki að afla dómsúrskurðar áður en stofnunin grípur til aðgerða á grundvelli ákvæðisins þetta fyrirkomulag uppfyllir skilyrði önnur málsgrein sjötugustu og fyrstu grein stjórnarskrár lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur sem heimilar takmarkanir á friðhelgi einkalífs þriðja lagt er til að í þriðju málsgrein b liðar fjórðu grein frumvarpsins verði kveðið á um að farbann fari að ákvæðum laga um eftirlit með skipum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og þrjú í lögum um eftirlit með skipum er að finna ítarlegar málsmeðferðarreglur um farbann brottfall farbanns og svo framvegis

er tekið fram að um farbann fari að ákvæðum laga um eftirlit með skipum eðlilegt þykir að samræmdar reglur gildi að þessu leyti á sviði siglingamála fjórða lagt er til að í fimmtu grein frumvarpsins verði kveðið á um að siglingastofnun íslands skuli hafa samráð við hafnaryfirvöld áður en stofnunin takmarkar aðgang að höfnum og hafnarsvæðum umferð um þær og dvöl skipa í þeim og bannar umgengni eða dvöl á slíkum svæðum eðlilegt þykir að siglingastofnun hafi samráð við hlutaðeigandi hafnaryfirvöld áður en stofnunin grípur til slíkra íþyngjandi aðgerða í þessu sambandi ber hins vegar að hafa í huga að endanleg ákvörðun um aðgerðir samkvæmt fimmtu grein frumvarpsins er komin undir siglingastofnun og geta hafnaryfirvöld því ekki komið í veg fyrir að gripið verði til aðgerða á grundvelli ákvæðisins heimild siglingastofnunar samkvæmt fimmtu grein frumvarpsins gildir þegar talið er nauðsynlegt að grípa til framangreindra aðgerða vegna siglingaverndar þegar vástig er hækkað í höfnum eða skipum ákveður ríkislögreglustjóri hins vegar hvenær hann tekur við stjórn aðgerða samkvæmt verndaráætlun og almennum lögum um lögregluaðgerðir samanber fimmtu málsgrein fjórðu grein núgildandi laga um siglingavernd númer fimmtíu tvö þúsund og fjögur rétt þykir að árétta að í slíkum tilvikum þarf ríkislögreglustjóri ekki að hafa samráð við viðkomandi hafnaryfirvöld fimmta lagt er til að tilgreint verði nánar í tíundu greinar frumvarpsins hvaða háttsemi sé refsiverð samkvæmt lögunum slík útfærsla er í samræmi við meginreglu refsiréttar um skýra og vel skilgreinda verknaðarlýsingu refsiákvæða þá er lagt til að fyrirsögn tíundu greinar frumvarpsins verði breytt úr viðurlög í refsingar enda teljast sektir og fangelsi til refsinga í merkingu refsiréttar en ekki til viðurlaga sjötta lagt er til að refsing fyrir brot á sjöundu greinar frumvarpsins um þagnarskyldu verði í samræmi við refsiramma hundrað þrítugasta og sjöttu grein almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu um þagnarskyldu lilja rafney magnúsdóttir varaþingmaður jóns bjarnasonar áheyrnarfulltrúa nefndarinnar er samþykk áliti þessu guðjón a kristjánsson og þórunn sveinbjarnardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerðar eru tillögur um í sérstöku þingskjali anna kristín gunnarsdóttir skrifar undir álitið með fyrirvara alþingi tuttugasta og fjórða jan tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason anna kristín gunnarsdóttir með fyrirvara kristján l möller guðjón hjörleifsson